Panie Przewodniczący! Niestety nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem grupy Zielonych, że moje sprawozdanie jest krokiem w tył w stosunku do sprawozdania tej grupy, które zostało przygotowane w 2009 roku.

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że trudna sytuacja młodych ludzi ma swoje podłoże jedynie w obecnym kryzysie gospodarczym.

Działania podjęte w ramach gwarancji dla młodzieży mają doraźnie pomóc młodym osobom w dostosowaniu się do obecnej sytuacji oraz dać im alternatywę, gdy podjęcie przez nich pracy w tym momencie nie jest możliwe.

Dlatego zachęcam grupę Zielonych do poparcia mojego sprawozdania, gdyż większość postulatów, o których Państwo dziś mówili i które zapisali w swojej alternatywnej rezolucji, znajduje się w moim sprawozdaniu. Myślę, że Parlament Europejski w tej kwestii powinien być zjednoczony, aby dać wyraźny i mocny sygnał.